Uniunea a crescut suma de bani pentru politica de vecinătate estică cu 1,24 miliarde EUR.

Acești bani trebuie cheltuiți corect și trebuie să producă rezultate concrete și vizibile. Ca șef al delegației Uniunii Europene la Comitetul de cooperare parlamentară cu Republica Moldova vreau să vă spun că principiul more for more mai mulți bani pentru mai multă reformă este echitabil și este vital. Efortul, rezultatul și meritele contează și acesta este cazul Republicii Moldova. La ultimul Congres al Partidului Liberal Democrat care a avut loc duminica trecută, primul ministru Filat a reafirmat hotărârea de a rămâne fidel proiectului de integrare europeană și, de asemenea, a afirmat că nu se va alia niciodată cu comuniștii. Moldova are o perspectivă europeană, conform articolului 49 din tratat, așa cum a scris și Parlamentul în rezoluțiile sale referitoare la Moldova. În acest moment, în Moldova este nevoie de stabilitate politică pentru a consolida democrația, drepturile și pentru aplicarea reformelor. Ruperea de comunism este un proces complex și dificil și trebuie să fim alături de cei care au pornit pe acest drum al tranziției, de la dictatură și minciunile comunismului la democrație, stat de drept și bunăstare.